Un chapitre est crucial quelles que soient vos convictions politiques puisqu'il s'agit de justice. Ce texte que nous avons reçu prévoit d'instaurer une justice privée entre les multinationales et les États en lieu et place de la justice publique. Il s'agit du mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États. Cette justice privée est constituée d'un tribunal d'arbitrage qui pourra être saisi quand une multinationale installée en France, par exemple, considérera que les nouvelles lois, les nouvelles normes sont défavorables à son activité. L'État ne pourra donc plus faire respecter les choix de société des Français, leurs préférences collectives, il devra avant tout tenir compte de l'intérêt des multinationales avant de prendre une décision. Ainsi, le gouvernement canadien est attaqué devant cette justice privée par une entreprise pétrolière qui lui reproche d'avoir fait un moratoire sur les gaz de schiste.

Je suis fondamentalement opposée à l'apparition de cette justice privée et opaque, créée pour les multinationales. La justice doit rester publique et transparente. C'est la meilleure garantie qu'elle soit équitable, que les plus puissants n'imposent pas leur loi à tous les autres. Dans la commission du commerce international où je siège à Bruxelles, j'ai entendu presque tous les députés dire leur opposition à cette justice privée, renâcler.

Alors, saurez vous, Messieurs les députés européens, faire preuve de courage et défendre vos peuples. Saurez vous, pour une fois, dire non à ce traité honteux que nous impose la Commission européenne? L'enjeu est de taille. C'est de justice et d'injustice qu'il s'agit. Je vous en conjure soyez courageux.